Üdvözlöm és támogatom a Bizottság digitális egységes piacról szóló kezdeményezését.

században magától értetődő, hogy az Európai Unió országainak egységes digitális piacot kell képezniük. A fiatal generáció nem is érti, hogy miként beszélhetünk e nélkül közös piacról. Külön felhívnám a figyelmet a Bizottság 16 intézkedése közül a területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetésére, valamint arra, hogy a hetedik pont felveti, milyen további intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a műsorszolgáltatások országhatártól függetlenül elérhetővé váljanak. Meggyőződésem, hogy az üzleti érvek ellenére teljességgel idejétmúlt a műsorszolgáltatások országhatárokhoz kötése, kiemelt tekintettel a nagy érdeklődéssel vált sporteseményekre. A technikai lehetőségek mai szintjén elfogadhatatlan, hogy a polgárok számára lehetetlen egyes sportesemények megtekintése azon a nyelven, amelyen ők azt szeretnék még akkor is, ha előfizetéssel rendelkeznek az adott szolgáltató műsorára.